nefndi sérstaklega þjónustugjöldin og ég vildi nota tækifærið og koma því hér á framfæri sem var rætt einmitt á fundi forsætisnefndar hjá umboðsmanni alþingis fundi sem við áttum í gær í tengslum við ábendingar varðandi einmitt skatt á þjónustugjöld þá skýrði umboðsmaður frá því að hann hefði lagt sérstaka áherslu á að hjá stofnuninni ynni sérfræðingur í skattamálum og skýrði frá því að þörfin á slíkum sérfræðingi hefði einmitt verið rædd milli fjármálaráðuentyisins og umboðsmanns alþingis